Köszönöm a szót tisztelt Elnök úr, és köszönöm magát a jelentést is. Azért is, mert a különböző statisztikákkal foglalkozó jelentések kapcsán már számtalanszor felhívtam a figyelmet arra, hogy a statisztikai adattáraknak és a bizottsági, gazdasági elemzéseknek és a háttéranyagokban lévő számoknak pontosnak, a hivatkozási alapját tekintve meghatározottnak,

Nem mindegy ugyanis, hogy a különböző országokat értékelő előrejelzéseket és növekedési jelentéseket milyen statisztikák alapján készítik és mérik össze. Gyakran lehet az az érzésünk, hogy a Bizottság adatai néha túlzóak, mind negatív vagy pozitív irányban, vagy azoknak az eredete éppen homályba vész. Ezért is tartom kiemelten fontosnak, hogy a rendelkezésre álló közös európai statisztikai adattár mellett a nemzeti és regionális számlák európai rendszere is megbízható, összehasonlítható és időben rendelkezésre álló adatokon nyugszik.

Valamely tagállam vagy régió gazdasági helyzetének elemzésére, úgy gondolom, hogy így a gazdasági számlákra és az uniós polgároknak is szükségük van, szükségük van helyi regionális szinten is.

Összességében az egész jelentést nagyon jónak ítélem meg, előrehaladónak ítélem meg, megbízhatósága tekintetében kiemelten fontosnak.